Señor Presidente, yo creo que la peor crisis que podemos padecer no es solamente la que hoy estamos padeciendo, sino la que padeceremos si no somos capaces de extraer las lecciones políticas oportunas respecto de lo que nos está sucediendo. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, especialmente en algunos países. Nos hemos alejado de la economía real y hemos abrazado la economía ficción, en nuestras cuentas públicas y, al mismo tiempo, en nuestras vidas familiares y privadas. No hemos sido capaces de entender que, como en cualquier organismo vivo, no es lo mismo crecer que engordar. El crecimiento exige esfuerzo y proporción, mientras que ese proceso de engordar es desproporción y desequilibrio ante el esfuerzo que desarrollamos y el bienestar que disfrutamos.

La fotografía de la crisis hace unos meses era distinta, completamente distinta, a la de hoy. Y la de dentro de unos meses va a ser radicalmente distinta a la de hoy. Esta crisis fue económica y financiera y tendrá una dimensión crecientemente social, de conflicto social y, por ello, en esta etapa, antes de que el conflicto sea social, nosotros, los que nos dedicamos a la política, tenemos que saber que nuestra principal crisis es una crisis de confianza.

Hay una crisis de confianza y esto significa que lo que hay preguntarse es en qué tenemos que cambiar, cuál es el cambio de actitud, cuál es el cambio de actitud política, institucional, personal, que debemos desarrollar. Y en ese sentido, este Parlamento Europeo, en vez de pensar en otros, en otras instituciones, la pregunta que tiene que hacerse es cuál es su contribución a un cambio de actitud institucional y política en esta Cámara. Y yo me atrevo a decir que hoy, que he escuchado muchas razones de la crisis —la burocracia, las agencias, los gobiernos—, hay dos cuestiones en las que tenemos que cambiar. En primer lugar, Europa exige una mínima cohesión de este Parlamento no se puede desangrar en un debate tan profundo de dos concepciones de la sociedad europea.